Les projectiles doivent être soigneusement choisis mentionne le code pénal islamique. La taille moyenne est la règle.

Et toute la procédure doit prendre un peu moins d'une demi heure. Et que dire de la réaction de Hani Ramadan, directeur du Centre islamique de Genève, qui nous rassure en nous disant qu'il est interdit d'insulter le coupable et qu'après sa mort, on prie pour lui?